Najlepša hvala, predsedujoči! Kolegice in kolegi, lep pozdrav! Stvar je v bistvu sila, sila enostavna in zdaj iščemo ene načine ene načine, kako to zakomplicirati, no. Na mizi je en predlog in, ki nalije čistega vina, in, jaz ne vidim predloga, razloga, zakaj zakaj bi to kakorkoli bilo komurkoli, komurkoli sporno. Kar je najbolj sporno v tej zgodbi, ni, da se mi zdaj ukvarjamo z nekim ekscesom. To se je zgodilo in zdaj, ojoj, mi ne vemo, kaj zdaj, to je pa res nova stvar, to je pa nekaj, s čimer nismo še nikoli operirali, ne vemo, kako reagirati na to, in smo ubogi in smo revčki. To ni eksces, to je redna praksa v, v političnih, v predvolilnih kampanjah. Govorimo o neki ustavljeni praksi, slišali smo že v obrazložitvah leta dvaindevetdeset, SLS-i in Dragonja in Lek, pa potem leta dva tisoč Bajuk in Iskra računalniki. Leta dva tisoč, dva tisoč ena Socialni, Socialni demokrati, in ker se je takrat zgodila je ena zelo zanimiva, zanimiva stvar. Ugotovil se je problem in nismo rekli, dajmo mi zdaj to rešiti. Rekli so, dajmo mi to rajši malo olajšati zakonodajo, dajmo mi to rajši malo razbremeniti in, tu je financiranje političnih kampanj olajšati. Se pravi, šli so šli so v, v oni v, v kompletno napačno smer. Ne v reševanje, šli so v poglabljanje in potem je prišla leta dva tisoč osem ta stvar, o kateri smo danes že že slišali, z Ekspresom in Slovenskim, Slovenskim, tednikom. In zdaj jaz se sprašujem sam pri sebi, kaj je bil večji greh slovenske politike v tistem času. Ali to, da se je to zgodilo, se pravi, da sta se ta dva brezplačnika nepojasnjena in s čudnimi meglenimi nekimi okoliščinami zgodila, ali da se je v tej ustanovi ustanovila, komisija, ki je preiskovala, prišla do zaključka, da to ni bilo v redu in stvar pripeljala do svojega konca, ki je bil, kakšen. Tišina. Nič. Nič se ni zgodilo. In tule je slovenska politika, ne da je sama zase kolapsirala, poslala je, javnosti je poslala sporočilo, Vse je v redu. Mi bomo tukaj in bomo delali, kar, kar bomo hoteli. Lahko se nekaj oglašate, ampak v končni fazi ne bomo, ne, glede na to, na kateri strani parketa se je to zgodilo, mi se bomo zmenili. Nam ustreza to, da obstajata dva razreda, oni, ki se dogovarja, in oni, ki nima nobene moči ničesar doseči. Ampak to je bila samo predigra za naslednji korak. Te to premikanje meje, SDS ste bili vključeni v vse te procese ali pa vsaj večino njih, ugotovilo se je, da je neko mešanje megle, ampak leta dva tisoč oziroma v dva tisoč osemnajst na teh, na teh državnozborskih volitvah se je pa ta meja dovoljenega še povišala. Vsakič malo več, vsakič en centimeter ali pa en tisočak ali pa deset njih ali pa sto njih, ni jih več. Torej neka higiena v političnem, v političnem prostoru je zadnja skrb, ki bi slovenski politični prostor skrbela. Se je dokazalo v sedemindvajsetih letih. Ukinjanje javnih medijev, pregon nesomišljenikov, diktatura oziroma kraljevina, to so se mi zdi, da so ene take mokre sanje slovenskega političnega establišmenta, kar se je pokazalo zdaj v teh, s to s to kampanjo. In kar spremlja kot en zvesti pes celo to sceno, je pa to zelo domače v sosednji, na sosednjem Madžarskem, ne, ampak treba je vedeti, da v kompletu s tem pride tudi ilegalizacija brezdomstva, pride tudi štiristo dovoljenih, dovoljenih, v navednicah, nadur, ki so plačane pol enkrat čez tri leta in pride tudi nekaj kar kolegi iz SDS, vaši mediji v teh dneh niso poročali, zgodi se tudi Budimpešta na ulici, ki se dogaja v teh dneh. In zdaj ta komisija, ki ji jaz želim vse najboljše, in upam, da bo opravila svoje delo, kot se šika, ima pred sabo dva scenarija. Eno je, da po vzoru njene predhodnice dvigne roke, na koncu reče: "Okej, pripeljali smo do te točke in zdaj bo, kar bo, in se lahko zgodi Madžarska tudi v Sloveniji." Ali pa, da se delo začne šele, kjer se v bistvu delo te, te komisije konča, in to je v jasnih sankcijah za kršitelje. Seveda izziv, izziv je vedno tukaj. Pred času smo na, odboru za EU, obravnavali neki ukrep v, v najavo evropskim, evropskim volitvam, ki da bo malce oklestil nadzor nad, nad kampanjami in dal političnim strankam približne sankcije, neke finančne sankcije. Ampak to ni sankcija. Vsaka politična stranka, ki ima nekaj ozadja, bo rekla: "Aha, okej, toliko bomo dali za za kombi, toliko bomo dali za malico, toliko bomo dali za plakate, toliko bomo dali za finančno sankcijo in toliko bomo dali za pogostitev na koncu." In bo vračunala v svoj budget in v redu. Gremo naprej. To ni sankcija. Sankcija se mora zgoditi, da bo takšna, kot se šika, in da bo pripeljala do želenega rezultata, se pravi, reda ne tem področju, mora biti z imeni in priimki. Hvala lepa.